Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, la Commission promeut l'intérêt général de l'Union et prend les initiatives appropriées à cette fin. Elle veille à l'application des Traités ainsi que des mesures adoptées par les institutions en vertu de ceux ci. Elle surveille l'application du droit de l'Union sous le contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne.

Elle exerce des fonctions de coordination, d'exécution et de gestion, conformément aux conditions prévues par les Traités. À l'exception de la politique étrangère et de sécurité commune et des autres cas prévus par les Traités, elle assure la représentation extérieure de l'Union.

Et je l'ai lu car il montre l'importance de la Commission pour la réalisation du projet européen, une Commission qui, d'après le même article, est responsable en tant que collège devant votre Parlement. Ainsi, aujourd'hui, nous voyons la démocratie européenne à l'œuvre. Aujourd'hui, votre assemblée, composée de représentants directement élus par les citoyens européens, est appelée à se prononcer sur le nouveau collège de commissaires. S'ajoutant au vote sur le président de la Commission du 16 septembre de l'année dernière, ce scrutin tient une place essentielle dans la légitimité démocratique de la Commission, et donc du projet européen dans son ensemble. L'équipe qui se présente devant vous aujourd'hui est prête à affronter les défis qui s'annoncent. Elle associe l'expérience et les idées neuves, elle reflète la large gamme d'approches et de sensibilités qui fait de l'Europe cette formidable terre d'idées. C'est une équipe pour laquelle vous pouvez voter en confiance, une équipe qui mérite votre soutien. Et ensuite? Ensuite quoi? Les choses reprendraient leur cours habituel? Non, je refuse de croire et nos concitoyens ne comprendraient pas qu'après ces années de débats institutionnels, nous poursuivions, pour l'essentiel, comme auparavant.

Les défis auxquels nous confrontent la crise économique et financière ainsi que le changement climatique et la sécurité énergétique pour n'en citer que quelques uns sont tout simplement trop considérables pour que nous ne modifiions pas notre façon de faire.